Hvala, podpredsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Zakon o visokem šolstvu v svojem petnajstem členu določa, da Državni zbor Republike Slovenije sprejema ustanovni akt posameznega javnega visokošolskega zavoda. Zato imamo danes pred vami štiri različne točke, s štirimi različnimi odloki. Ta je prva, govorimo o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu. Sledile bojo točke za Univerzo Primorskem, v Mariboru in Univerze v Ljubljani. Posamezne točke so enake, zato se bom ponavljal - se vam že naprej opravičujem, določenih spremembah se pa posamezne spremembe odlokov razlikujejo. Pri spremembi Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu prihaja do spremembe v skladu z uredbo o spremembi uredbe o uredbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, ki se je začela uporabljati s prvim prvim dva tisoč osemnajst. Sprememba odloka tako ureja pretvorbo študijskih področij iz Klasius-P v Klasius-P šestnajst. Nadalje se odlok usklajuje z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, in sicer v delu sprememb glede akademskega zbora in dekana. Spremembe odloka prinaša tudi jasnejši zapis trajanja mandata upravnega odbora, in sicer zaradi sistemskega poenotenja uveljavitve trajanja mandata upravnega odbora kot celote, ne pa njegovega posameznega člana. Zapis je tako v skladu z devetindvajsetim členom Zakona o zavodih, jasneje opredeljuje trajanje mandatov članov upravnega odbora, ki je vezan na organ in ne na njegovega člana. In torej traja štiri leta od dneva ustanovne seje, pozneje imenovani člani, recimo, če komu poteče mandat ali karkoli drugega, pa se mandat tako kot vsem ostalim drugim članom v vsakem primeru prav tako izteče v štirih letih od ustanovne seje Upravnega odbora. Krajša, dvoletna mandatna doba seveda je predvidena za študente, ker je pač vezano na njihov status in upoštevanje trajanja študijskih programov, na kateri so tovrstni študenti vpisani. To so vse spremembe, ki jih predvideva predvidena sprememba odloka. Hvala za pozornost.